Dezbaterea situației managementului și amenajării bazinelor hidrografice din Europa în contextul actual este binevenită. Europa trece printr o perioadă grea din punct de vedere socio economic, iar dezastrele naturale, în aceste momente, au un impact amplificat asupra societății. Este clar că, în perioada actuală, nu se pot derula investiții în proiectele de amenajare a bazinelor hidrografice numai de către statele membre. La fel ca țările afectate astăzi de inundații, România și Bulgaria sunt țări afectate an de an de inundații. Numai Dumnezeu ne a scăpat anul acesta. Doresc ca, la fel ca și pentru strategia pentru Dunăre, Comisia să realizeze un plan de acțiune pentru ajutorarea statelor membre în amenajarea bazinelor râurilor interioare în țările expuse. Aș dori să întreb Comisia dacă are în vedere alocarea de fonduri dedicate special proiectelor de amenajare a bazinelor hidrografice, atât a râurilor transfrontaliere, cât și a celor interioare, în vederea evitării, pe viitor, a inundațiilor.